Señor presidente señor Timmermans, ha dicho que siente la responsabilidad colectiva de toda Europa y que va a contribuir a que no repitamos errores impulsando la memoria democrática.

Porque viven pendientes de verdad, de justicia y de reparación. Ayer mismo, en una de estas fosas comunes, en Aragón, las víctimas sufrieron una nueva humillación la retirada de ayudas públicas impidió exhumar y enterrar dignamente a quince vecinos de Pomer, ciudadanos europeos asesinados por defender la democracia. La transición española fue posibilista. Nos cambió a mejor. Pero debemos afrontar de una vez sus pecados originales. La amnesia es uno de ellos. Traten a las víctimas del franquismo igual que a las del comunismo o el nazismo. Y pido que incluya a las autoridades españolas entre las que deben recibir un llamamiento para mejorar, y mucho, en la recuperación de la memoria democrática. Si lo hace, se lo agradeceremos.